We moeten onze gezondheid niet in rook laten opgaan.

Ze doen vermoeden dat de sigaret goed of minder schadelijk is voor de gezondheid, wat natuurlijk absoluut niet zo is. Jongeren blijken gevoelig voor die flitsende verpakkingen of voor die bijgevoegde smaakjes. Bijvoorbeeld door een chocoladesmaak toe te voegen wordt dan de echte scherpe smaak van tabak verminderd en raken jongeren eerder verslaafd.